Hvala lepa. Najprej hvala lepa za vaš odgovor, gospod minister. Tudi sama moram reči sicer, da obžalujem, da se moja občina ni, odzvala in ni pripravila ustreznega akcijskega načrta, ker če se zavežeš, da boš v šestih mesecih nekaj naredil, bi bilo prav, da to tudi storiš. Ampak verjamem, da boste s skupnimi močmi vseeno uspeli in, premaknili zadeve naprej. Mislim, pozdravljam pa tudi vaš ponovni premislek o samih vezjih v zadevnem kanalu, ker ta kanal je za domačine vseeno, tradicionalno, pomenil neko, neko dostopno pot in s tem, da bi ukinili v celoti vse, bi pa vseeno povzročili, bi rekla, kar precej nejevolje med domačini in domačinkami. Tako da jaz menim in apeliram, da vseeno se dopustijo vsaj krajevni vezi, vem, da bo to najbrž nekoliko težavno zaradi same finančne konstrukcije izvedbe na to, a vendarle je morda potrebno tukaj upoštevati vseeno tradicijo tega kraja. Tako da lahko samo rečem, da res pozdravljam vaše optimistične namene in tudi sama upam in verjamem, da bo to v teku vašega mandata rešeno. Hvala lepa.